virðulegi forseti við ræðum niðurstöður úr þjóðaratkvæðagreiðslu um icesave þar sem kosið var um hvort við sættum okkur við fyrirliggjandi samninga samninga sem forustumenn allra flokka sameinuðust um að gera lokatilraun til að ná þó ekki allir þingmenn styddu niðurstöðuna að endingu var það mikill meiri hluti alþingis niðurstaðan úr þjóðaratkvæðagreiðslunni um icesave er skýr meiri hluti þjóðarinnar í öllum kjördæmum landsins hafnaði samningunum niðurstöðuna er því ekki hægt að túlka á annan veg en að ekki sé stuðningur við það að ljúka þessu máli við samningaborðið að minnsta kosti ekki fyrr en dómur um þá ábyrgð okkar og skuldbindingu liggur fyrir vilji þjóðarinnar liggur því fyrir eftir lýðræðislegar kosningar og því ber að fagna háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson fór mikinn í umræðu áðan að túlka niðurstöðu kosninganna og túlka vilja kjósendanna meðal annars til ríkisstjórnarinnar út frá þessari

um það var ekki kosið í dag er afar mikilvægt að eyða eins og kostur er þeirri óvissu sem niðurstaðan óhjákvæmilega skapar mikilvægt er að skýra stöðuna sem upp er komin fyrir alþjóðasamfélaginu halda uppi vönduðum vörnum fyrir ísland sem og tryggja gott og rétt upplýsingaflæði við þurfum til að mynda að halda því til haga að niðurstaðan hefur ekki áhrif á skipti bús landsbanka íslands h f en væntingar standa til að eignir búsins muni að langmestu leyti eða öllu duga fyrir forgangskröfum vegna icesave það er afar mikilvægt að við vöndum til verka við þetta verkefni fram undan því það eru gríðarlegir hagsmunir í húfi við þurfum að tryggja stöðugleika við þurfum að tryggja að samningar á vinnumarkaði gangi eftir og einna mikilvægast er að tryggja að vaxtabyrði af erlendum lánum verði ekki of íþyngjandi því að peningar sem fara í vaxtagreiðslur fara hvorki í velferðarkerfið né í menntakerfið fyrir okkur á alþingi liggur fyrir að framfylgja vilja þjóðarinnar og halda þjóðarinnar og halda áfram efnahagslegri uppbyggingu landsins eftir afar erfiða tíma deilurnar um icesave hafa verið þjóðinni erfiðar því er mikilvægast á þessum tímapunkti að við horfum fram á við reynum að ná sáttum inni á þingi sem og meðal þjóðarinnar og stillum saman strengi

það jákvæða við stöðuna í dag er hins vegar það

umboð til að fara þessa leið dómstólaleiðina og því hvikum við þar af leiðandi ekki frá að mínu mati standa því íslensk stjórnvöld sterkari fótum í verkefninu framundan